La relazione sull'economia circolare che ci apprestiamo a votare è molto ambiziosa e pregna di significato soprattutto per chi, come me, proviene dalla Campania che, è bene ricordarlo, è stata martoriata per decenni da sodalizi criminali che, in sprezzo a qualsiasi norma, anche etica, hanno causato l'inquinamento e la distruzione di uno dei territori più belli d'Italia. Ridurre i rifiuti che finiscono in discarica e mettere in sicurezza e bonificare le discariche, legali e illegali, è una priorità assoluta del testo che stiamo approvando.

Alla Commissione ora si chiede un intervento e uno sforzo straordinario, volto alla bonifica di aree utilizzate per lo sversamento e l'interramento illegale di rifiuti pericolosi, che pregiudicano la salute e il benessere economico e sociale delle popolazioni coinvolte. Come ho avuto modo di ribadire, quanto accaduto nella Terra dei Fuochi è un fenomeno che travalica i confini nazionali e quindi merita un'attenzione anche da parte dell'Unione europea. Penso che un riferimento esplicito a fenomeni di questo tipo sia un segnale positivo. Si tratta di un messaggio importante delle Istituzioni europee rivolto ai cittadini che abitano in quelle zone la cui vita è stata stravolta completamente. Mi auguro quindi che questa richiesta non rimanga lettera morta e che la Commissione agisca al più presto a tutela della salute e dei diritti dei cittadini. Ogni volta, quando parto e prendo l'aereo e vedo il Vesuvio, penso che davvero sto ammirando uno dei paesaggi più belli che abbia mai visto. Eppure, l'uomo riesce a distruggere quello che la natura crea in maniera magnifica. Il compito della politica è quello di dare delle risposte e delle soluzioni ai problemi delle persone e far sì che il diritto a vivere in un ambiente salubre sia rispettato. A questo proposito, ringrazio i carabinieri e tutte le forze dell'ordine che quotidianamente combattono in questo territorio.